Domnule președinte, încep prin a spune că apreciez munca raportorului și a raportorilor din umbră pentru că, da, au încercat să aducă niște îmbunătățiri la regulamentul Parlamentului și al Consiliului.

Am avut o experiență tristă în alte situații cu fondurile de investiții, care au folosit aproape aceleași criterii ca și băncile. De aceea, personal aș fi crezut că este nevoie ca în cadrul acestui fond special de investiții să se dedice IMM urilor o anumită sumă, altfel ne vom trezi că toate fondurile se concentrează în anumite direcții și IMM urile vor rămâne fără suport. De altfel, toate fondurile de până acum, COSME și tot ce s a creat pentru IMM uri, sunt absolut teoretice și în practică nu se întâmplă aproape nimic.